Señor Presidente, el referéndum de Venezuela se ha saldado con un triunfo del sí reconocido elegantemente por la oposición democrática. No es menos cierto que no ha existido igualdad de oportunidades en la campaña y que el oficialismo ha contado con el abrumador apoyo de todo el aparato del Estado, mientras que la oposición ha sufrido constantes hostigamientos y coacciones. Aun en esas condiciones el país ha quedado prácticamente dividido en dos mitades y será muy difícil construir el futuro sólo con una de ellas. La Unión Europea debe promover el diálogo, la inclusión y el consenso entre los actores políticos y sociales venezolanos para el bien del país. No es con actitudes viscerales, descalificaciones o insultos como ayudaremos a Venezuela a encontrar su camino democrático, pluralista y libre. En este sentido criticamos la decisión del Gobierno venezolano de expulsar a un eurodiputado español y mucho más la manera en que tal expulsión se realizó, pero hacemos un llamamiento a esta Cámara instándola a evitar que nuestros representantes, en sus visitas a países terceros, hagan declaraciones que violen la legislación local vigente y, aún menos, que insulten a un jefe de Estado, por mucho que sea éste criticable. Con estas actitudes estamos comprometiendo futuras misiones del Parlamento Europeo en otros países.